Aber vielleicht haben die Ergebnisse der MEDI FAKE Aktion im Dezember 2008 doch Wirkung gezeigt, wo man innerhalb von zwei Monaten 34 Millionen gefälschte Tabletten an den Außengrenzen der Europäischen Union gefunden hat. Das war eine Warnung und hat unsere Arbeit beschleunigt. So haben wir jetzt ein Ergebnis, mit dem man eigentlich zufrieden sein kann.